Vous devez voter pour choisir un des trois films en compétition.

L'idée est que tout le monde puisse voir ces films dans l'Union européenne.

Ce sont de belles œuvres, qui véhiculent les valeurs européennes.

À vous de vous prononcer, il faut que ce Parlement vote de façon claire, importante, en grand nombre.

C'est une initiative citoyenne, qui veut promouvoir des valeurs européennes et des cinéastes européens. À vous de jouer, vous avez encore une semaine, la semaine prochaine, pour le faire.